Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Spoštovani gospod minister. Moje vprašanje se nanaša na na navodilo, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor lani ob tem času naslovilo na upravne enote glede na razlago dveh medsebojno povezanih pojmov: prevladujoči namen gradnje in prevladujoča dela. Na mene so se namreč kot na pooblaščenega inženirja gradbene stroke obrnili številni pooblaščeni inženirji gradbene, strojne in elektro stroke. Za javnost naj povem, da smo pooblaščeni inženirji nosilci javnih pooblastil iz področja stroke, s katere smo diplomirali. In to javno pooblastilo je ekvivalentno pooblastilu pravnika z državnim, državnim izpitom ali pa učitelja s strokovnim izpitom. Vzrok današnjega poslanskega, vprašanja je torej navodilo, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor poslalo upravnim enotam glede tolmačenja pojma prevladujoči namen gradnje in prevladujoča dela. Oba pojma, v oba pojma ministrstvo za okolje in prostor dodatno vnaša statistično klasifikacijo CC-SI, ki je namenjena izključno za statistične, potrebe, Republike Slovenije. Pri tem pa ministrstvo to klasifikacijo uporablja za določitve strokovnih kompetenc pooblaščenih gradbenih, strojnih in elektro inženirjev. Konkretno jo uporablja na način, da pooblaščenim inženirjem tehniških strok ne priznava kompetenc za vodenje, objektov, ki statistična klasifikacija opredeljuje kot stavbe, in to kompetenco, to strokovno kompetenco izključno priznava le pooblaščenim arhitektom. Jaz se, in vsa inženirska stroka, se s tako klasifikacijo ne strinja in mislimo, da je zelo pavšalna in temelji na stališču, Zbornice za arhitekturo in prostor. Na podlagi napačnega nam tako, napačnega tolmačenja nam tako, oporekate tudi strokovne kompetence, ki jih imamo, in ne samo to, oporekate veljavnost in, strokovnost inštitucij, ki te kompetence podeljujejo. Ne samo to, s takim posegom posegate tudi v, pravice projektivnih podjetij, ki imajo pravico, izključno pravico imenovanja odgovornega vodja projektov oziroma vodje projekta po novem med strokovnjaki iz strok, ki ga, ki jih zaposlujejo. Spoštovani minister, glede na to, da do lani tako navodilo ni bilo potrebno, vas pozivam, da ga umaknete. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite.